Die Diskussion war sehr interessant und aufschlussreich. Ich konnte aber auch eines feststellen Es gibt immer noch Leute, die den alten Vorschlag von Herrn Bolkestein, in dem tatsächlich Liberalisierung und Deregulierung vorgesehen waren, immer noch im Kopfe haben, obwohl das wirklich Vergangenheit ist und es bei der Dienstleistungsrichtlinie, so wie wir sie heute haben, darum geht, dass Menschen mit ihrer Qualifikation ihre Dienstleistungen in der ganzen Europäischen Union anbieten dürfen. Darum geht es in der Dienstleistungsrichtlinie, und es ist wichtig, das immer wieder zu sagen! Das möchte ich hier auch noch einmal betonen.

Außerdem möchte ich daran erinnern, dass wir in der Dienstleistungsrichtlinie durchaus eine Sozialklausel haben. In Artikel 1 haben wir nämlich hineingeschrieben, dass das Arbeits und Sozialrecht der Mitgliedstaaten durch die Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie nicht in Frage gestellt werden kann.

Wenn Sie von Rüffert und anderen Leuten sprechen, hat das nichts mit der Dienstleistungsrichtlinie zu tun.

ganz klar eine Forderung, dass wir in der Europäischen Union auf jeden Fall einen gesetzlichen Rahmen zum Schutz der Dienste im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse brauchen.